Așa cum se arată în propunerea de directivă a Consiliului, cota minimă a TVA a asigurat funcționarea sistemului la un nivel acceptabil. Consider că e cazul să avem în vedere o reglementare comună, care să includă concluziile desprinse în urma experienței dezechilibrelor bugetare pe care le a evidențiat criza financiară. Se impune o nouă strategie europeană în materie de TVA, axată pe reducerea birocrației și a obstacolelor fiscale ce stau în calea mediului de afaceri, mai ales a întreprinderilor mici și mijlocii. De asemenea, trebuie să avem în vedere necesitatea prevenirii și combaterii fraudelor, însă, până la definitivarea acestei strategii, cred că prelungirea dispoziției tranzitorii privind cota minimă a TVA până la 31 decembrie 2015 este o decizie menită să asigure certitudine mediului de afaceri, să prevină dezechilibrele structurale în Uniunea Europeană și să încurajeze armonizarea legislației fiscale.

Până acum a fost respectat angajamentul relativ privind menținerea cotei maxime de TVA în intervalul de 10 puncte procentuale peste limita de 15 dar cred că, pentru a preveni eventualele încălcări ale pragului de 25 avem nevoie de o interdicție imperativă în acest sens. Să nu uităm că dincolo de aceste cifre sunt cetățenii cu un nivel de trai tot mai afectat de politicile de austeritate și de impozitarea excesivă.